Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Vsem vam, drage kolegice in kolegi, hvala za vašo razpravo. Kar dolgo smo jo vrteli in - mi smo na neki način eno zmagovalci v prvi etapi. Zakaj? Zato ker vidim, da smo vas usmerili, nekako spodbudili, da vsi skupaj razmišljamo pravzaprav zelo podobno. Kar je tudi res. Kar je tudi zapisano v koalicijskem sporazumu. Iz nekaterih vaših razprav smo to, razumeli. Hvala tudi seveda predstavnici vlade, državni sekretarki. Na neki način obžalujem, da ni več sodelavke, sodelavka doktorica Anja Kopač Mrak. in opravičujem se slovenski javnosti, slovenskim družinam, da sem prvopodpisani pod ta zakon Nove Slovenije. Torej problem ni v rešitvi, problem je v tem, kdo je predlagatelj. To je zdaj popolnoma jasno. In opravičujem se, da sledim moji politični nasprotnici, doktorici Anji Kopač Mrak. In berem njen načrt za za do družin prijazno družbo. Ko pravi: "Družinska politika je samostojna in jo poskušamo odmakniti od sociale, zato govorimo o želji po približevanju univerzalnosti pravic." Mi temu sledimo. In še - cenejši vrtci. "Pri vrtcih se zavzemamo za večjo prožnost delovnega časa. Problem sta tudi dostopnost in cena. Starši plačujejo od dvaindvajset do sedemdeset odstotkov cene. V Nemčiji in drugod so precej cenejši." Vrtci, namreč. "Pri nas je to pomemben strošek in bo treba iskati možnost za njegovo zmanjšanje ter večjo vključenost otrok, predvsem od tretjega leta," je komentirala ministrica Anja Kopač Mrak. Moram se opravičiti - upam, da me ne bodo vrgli iz stranke - ker sledimo ministrici, nekdanji seveda, Anji Kopač Mrak. Ne vem, zakaj je zdaj pobrisala nekam drugam. Sprašujete nas, kje vzeti denar. Lahko bi ga imeli, dvakratnik tega finančnega učinka že na mizi. Jaz sem sicer univerzalni plačilni nalog že napisal. Za dvainštirideset milijonov. Za predsednike koalicijskih strank prejšnje koalicije, ki je lansko leto junija zaustavila prodajo Nove ljubljanske banke - hvala bogu smo jo zdaj prodali - ampak zgubili najmanj dvainštirideset milijonov. Finančni učinek tega zakona je enaindvajset milijonov. ZUJF, še enkrat - nam se je trgalo srce, ko smo ga morali sprejemati, ker je država bila pred bankrotom. Kaj pa piše v ZUJF-u? Da ukrepi prenehajo, ko gospodarska rast preseže dva in pol procenta BDP v preteklem letu. Pa zdaj ste bili na vladi koliko let že? Šest let, pa tega niste naredili. Naših predlogov pa ne sprejemate. Tudi ta je nekakšen "un-ZUJF", če smem to grdo besedo uporabiti. Ampak - je pač predlagatelj napačen. Res se moram opravičiti slovenskim družinam. Nikoli nisem rekel - nikjer v zakonu ne piše, pa ste se vsi obesili, ali večina, na to, da bo zdaj ta ukrep pomagal dvigniti rodnost. Pa dajte, no, dovolj časa sem na svetu in smo dovolj časa v parlamentu, da vemo, da takšen ukrep kar čez noč - in ne pomaga k rodnosti. Ključno je to, kar je polegav povedal kolega Zorčič. Sistem vrednot - ali pa jaz pravim: stanje duha. Ali smo z današnjo retoriko uspeli izboljšati klimo? Izbeli, uspeli izboljšati stanje duha? Smo poudarjali v družinske vrednote, ki so pri mladih, ko jih sprašujejo, kaj in kdo jim največ pomeni, in pravijo: "Družina mi največ pomeni." A smo mi danes uspeli skozi te dve uri - ali koliko govorimo - izboljšati to klimo? Naj to državljanke in državljani povedo. Jaz upam, ne, da bo, da bo ministrstvo, pristojno za vrtce - če smem tako reči - že v naslednji normativni program dela vlade v za leto dva tisoč devetnajst uspelo potisniti ta program o brezplačnih vrtcih, ki je v koalicijskem sporazumu. in zaključujem - to, kar sem se naučil od svetovno znanih sociologov. Ljudje nismo enaki. Ljudje nismo enakopravni. Smo pa enakovredni. In tako je treba obravnavati, po naši oceni, po našem mnenju, tudi naše otroke. In za to nam gre.